Monsieur le Président, chers collègues, les violences sexuelles et les viols de masse utilisés comme armes de guerre sont, malheureusement, en augmentation à travers le monde. Notre Parlement s'est alarmé, à plusieurs reprises, de la situation qui s'aggrave, notamment dans l'Est de la République du Congo, et de l'impunité généralisée.

Je peux témoigner de la gravité de la situation et des conséquences physiques et psychologiques dévastatrices sur les femmes et les petites filles suite à de tels actes.

Il est impératif que l'Union accorde dans ses actions une place centrale à la santé reproductive et sexuelle et à la protection des droits des femmes dans le domaine de la sexualité en temps de guerre.

Pendant la guerre, c'est un crime de guerre.